Pane předsedající, před časem vyšla, tuším v řeckých novinách, karikatura kancléřky Merkelové s hákovým křížem na rukávě a v německých novinách zase psali něco o tom, že Řekové jsou lenoši.

A ptám se, jestli to je stav, do kterého nás dovedla evropská integrace. Že evropské národy na sebe ukazují prstem a že po sobě plivou. A bohužel musím říci, že tomu tak je. Tam nás dovedlo vaše, vaše a vaše pojetí evropské integrace. A fiskální kompakt je jenom jedním z dalších kroků na této cestě, kdy vůbec nejde o fiskální disciplínu, která sama o sobě je zdravá a potřebná, ale pouze se vytváří záminka k další politizaci Evropské unie a je to další krok na cestě k politické Unii, která, jak se jasně ukazuje, neodstraňuje napětí mezi národy, ale zvyšuje je a oživuje staré animozity. Moje vláda fiskální kompakt nepodepsala, my se chceme teprve rozhodnout, jestli do eurozóny vůbec přistoupíme, musí to být předmětem referenda, protože vstupní podmínky do eurozóny se dramaticky změnily oproti stavu, který jsme podepisovali v přístupové smlouvě, a proto je zapotřebí, aby o tom rozhodli občané země v lidovém hlasování.